Ko sem poslušala kolego Juršo, sem se lahko samo strinjala, skoraj do konca. Res je, dobro poznaš, kako živijo ljudje na podeželju. In tudi sama moram reči, da, kar do, kar gane me, kar, solze mi pridejo v oči, ko se spomnim na posamezne primere. Kolikokrat so me na različnih srečanjih ogovorili ljudje, ponavadi ženske, ki pravijo: "Nekaj naredite za nas." Jaz bi rada dala vnukom vsaj nekaj za Miklavža, pa nimam od kod vzeti. Potem mi pripoveduje: "Mož, moja žena je bolna, ni se mogla zavarovati takrat, ker smo pač imeli kmetijo zdaj nima nič, da bi vsaj nekomu dala, ki ji dnevno pomaga, ko leži na postelji." Torej, take žalostne zgodbe pa vendarle te ženske niso v življenju lenarile, delale so, trdo so delale. Če se samo spomnim na to, koliko so takšne babice zmanjšale število bolniških dopustov, zaradi bolezni otrok. Danes pač je ta možnost, da damo, dajo otroke v vrtec, pa veste, če otrok bolan, kiha, kašlja, mora ostati doma, pa mora mamica ali očka ostati na, na bolniškem dopustu. Kolikokrat takšne babice rešujejo te družinske probleme, koliko bolniških je na ta račun prihranjenih. Tudi jaz sem imela taščo, tasta, ki sta pazila otroke, tudi v vrtcu niso bili in zaradi otrok skoraj enkrat sem bila v bolniški, zaradi otrok, zaradi tega, ker mi ni bilo treba. In, ... Poleg tega negujejo starejše osebe, so medicinske sestre, so vzgojiteljice, so učiteljice, so čistilke, so kuharice, poleg drugega dela še posebej na kmetiji pa je hlev, pa pa je, pa so polja in tako naprej. In zdaj nima niti drobiža, da bi šenkala svojemu vnuku. Toliko žalostnih zgodb takih sem slišala in me boli. Ko smo pa želeli zmanjšati pa vzeti privilegirane pokojnine, ki so nad tistimi, daleč nad petsto evri, pa je bil vik in krik, kakšna krivica se dogaja. Ja, na žalost tako je bilo, zato privoščimo tudi tem ženskam tistih sto evrov, ker tega si nismo izmislili pa ne glede na to, da je kolega iz Levice protestiral, da delimo družbo na ženske in moške. Pač statistike to dokazujejo, da ženske večji meri opravljajo gospodinjska dela, tudi daljšo življenjsko delo imamo, na čemer se pač ne moremo pa ne smemo pritoževati, ampak dejstvo je, da tudi več drugih del poleg opravljamo. To kažejo statistike in da smo tudi, slabše plačane, so slabše plačane za enako delo. Na srečo v Sloveniji manj ko v mnogih drugih razvitih državah, pa kljub temu. In koliko žensk, mamic je ostalo doma, ker pač, je bilo za družino, za otroke za vse bolje, da so ostale doma in skrbele za družino, v preteklosti pa sploh, ko ni bilo na razpolago toliko, služb in toliko možnosti varstva. In jaz mislim, da je veliko bolj dostojno in dostojanstveno, če nekdo dobi sto evrov zaradi preteklega dela, kot pa sto evrov socialne pomoči. Zato ker veš, da si delal, da si zaslužil, da se tvoje delo nekje upošteva, da je cenjeno, da je spoštovano, zato je dobila sto evrov zraven, ne zaradi tega, ker je to miloščina od države. In ko je kolega Jurša spraševal, kje pa vzeti, seveda smo mi v drugačnem položaju, ko smo v opoziciji in zavračate vse naše dobronamerne, predloge, tako kot tisti dvojni status upokojenca, da bi lahko še nekaj zraven zaslužili, pa ste tudi to zavrnili. Kje vzeti? Ja, smo gledali prejšnji teden oddajo o TEŠ-u šest, kjer smo videli, koliko se je pokradlo. Samo to, del tega dobimo nazaj, tako pa so nekateri preskrbljeni za celo življenje, kljub temu da bojo plačali kako kazen pa zlate palice vrnili, pa kljub temu imajo milijone nekje spravljene, to se ve. To poiščimo pa vzemimo nazaj, pa tiste kredite, ki so bili dani na lepe oči, štiri milijarde smo vložili v banke. Zato težko poslušam, ko nekateri govorijo o socialni državi, kako smo, dajemo socialne pomoči ... Ne bi bilo treba, če bi bile dostojne penzije, prave pokojnine, prava družinska politika, ne bi bilo potrebno takih socialnih pomoči. In, Tukaj gre za našo dobro voljo, da pokažemo, da cenimo delo žensk, pa ne tistih, ki še lahko delajo, ampak tistih, ki so že veliko delale, pa so zato zelo slabo ali pa nič plačane in zato vas vabim, da ta zakon podpremo.